Hvala za besedo, predsedujoči, Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, Bolnišnica Topolšica bo letos praznovala sto let obstoja, žal pa smo lahko priča, da prihodnost bolnišnice kot, prihodnost objektov v njeni lasti je zelo negotova. Za pojasnilo naj dodam pač nekaj izhodišč. Dvanajstega junija dva tisoč sedemnajst je bila zaradi odločitve tedanje vlade o združitvi Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Celje ustanovljena civilna iniciativa, predvsem zaradi nejasnosti, kaj ta združitev prenaša. Na tedanjem Ministrstvu za zdravje so zagotavljali, da ne gre za ukinitev Bolnišnice Topolšica, ampak za reorganizacijo. Prav tako bilo zagotovljeno, da bodo rešitev te nove reorganizacije predstavili do konca meseca junija dva tisoč sedemnajst, kar pa se seveda nikoli ni zgodilo, in še danes vemo, ali ta rešitev že obstaja, oziroma predlog. Prav tako pa smo priča propadanju objektov, ki so bili nekoč bolniške stavbe, to so Smrečina in Breda in kazijo izgled izgled turističnega kraja, kot to je Topolšica. Zato ministra sprašujem, ali imate na ministrstvu končno že izdelan načrt reorganizacije Bolnišnice Topolšica in kaj načrtujete s propadajočimi objekti. Hvala.